Każdy kraj ma obowiązek utrzymywać dobre stosunki z życzliwymi sąsiadami, tak jak każdy kraj musi bronić wolności przed nieżyczliwymi sąsiadami. Władze ukraińskie powinny wziąć pod uwagę to, że jeżeli w tej Izbie ludzie, którzy zawsze bronili prawa Ukrainy do niepodległości, do obrony i do całości terytorialnej, dzisiaj muszą protestować przeciwko zagrożeniom, jakie powstały dla społeczności mniejszościowych z powodu ustawy szkolnej, jeżeli ci ludzie protestują, to najlepszy znak, że naprawdę jest problem do rozwiązania. Wzywam władze ukraińskie, żeby jak najszybciej uzupełnić obecną ustawę oświatową o zastrzeżenie, że mniejszości, których prawa regulowane są na podstawie dwustronnych umów międzynarodowych albo umów z organizacjami międzynarodowymi, są wyjęte spod rygorów tej ustawy. Ukraina ma prawo opierać się sowietyzacji również w planie społecznym, ale walka z sowietyzacją i skutkami wielowiekowej pogardy dla języka ukraińskiego nie może się odbywać kosztem rdzennych mniejszości, które dzielą życie narodu ukraińskiego.